Je crois que nous sommes, en revanche, d'accord sur un point nous voulons que la législation hongroise soit en harmonie avec les traités et les lois européennes ainsi qu'avec les valeurs que ceux ci véhiculent. C'est en ce sens que la Commission a agi, en se concentrant sur les compétences qui sont les siennes de façon objective, indépendante et responsable, en accord avec son rôle quasi juridictionnel et avec son rôle de gardienne des traités. C'est dans cette logique, après avoir, pendant longtemps, discuté avec les responsables politiques, dès l'année dernière et l'année précédente, qu'elle en est venue à la décision d'ouvrir trois procédures d'infraction, sous la forme de procédures accélérées, en se fondant sur les traités, sur la législation européenne et sur la jurisprudence de la Cour.

Selon le principe de la protection juridictionnelle effective, tout citoyen a droit à un recours effectif devant un tribunal indépendant. Il s'agit là d'un principe général du droit de l'Union, d'ailleurs régulièrement utilisé dans la jurisprudence de la Cour de justice.

ainsi que la fin prématurée du mandat du président de l'ancienne Cour suprême, affectent oui ou non l'indépendance de la justice.

Pas plus tard qu'hier, Mme Kroes a envoyé une nouvelle lettre au gouvernement hongrois sur le thème de la liberté des médias. Elle lui rappelle nos règles européennes et demande au gouvernement hongrois de travailler dans ce sens.

Jagland, concernant les domaines de compétence de cette institution la loi électorale, la liberté religieuse, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse.

Ce matin, mes services ont été contactés par les services du ministre hongrois de la justice.

Nous savons aussi que, mardi prochain, le Premier ministre, Viktor Orbán, va rencontrer le Président de la Commission, M. Barroso, pour parler de la lettre et de l'esprit des législations hongroises en relation avec les règles européennes. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, la balle est dans le camp du gouvernement hongrois. Des changements rapides seraient dans l'intérêt des citoyens hongrois et de l'Union européenne.